Zmiany demograficzne, dłuższe życie i malejąca liczba urodzeń, różnego rodzaju przywileje w systemach emerytalnych oraz kryzys gospodarczy poddał ogromnej presji finanse publiczne państw członkowskich. Coraz częściej zastanawiamy się, na ile obecnie obowiązujące systemy emerytalne są stabilne i bezpieczne i na ile zapewniają godziwe dochody na emeryturze. Dochodzimy do wniosku, że niezbędne są w Europie reformy systemów emerytalnych będące w kompetencji poszczególnych krajów członkowskich. Są to bardzo długotrwałe i kosztowne procesy. Aby rządy zdecydowały się na takie kroki, konieczne jest zapewnienie ze strony Rady i Komisji Europejskiej, że koszty tych reform będą na stałe brane pod uwagę podczas wdrożenia procedury nadmiernego deficytu. Każde inne rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, w której kraje w obawie przed obciążeniami finansowymi z reform zrezygnują. Mówiąc o niezbędnych reformach chciałabym odnieść się do dwóch kluczowych aspektów.

o finansowanie publiczne pochodzące z rynków kapitałowych oraz z pracowniczych programów emerytalnych. Po drugie, aby zapewnić stabilność systemów należy zapewnić wysoką aktywność na rynku pracy. Państwa członkowskie powinny dążyć do zrównania faktycznego wieku przejścia na emeryturę z wiekiem statutowym oraz tam, gdzie jest to konieczne, zastanowić się nad wydłużeniem statutowego wieku emerytalnego, co jest naturalną konsekwencją tego, że Europejczycy żyją coraz dłużej.

odpowiednich szkoleń oraz opieki zdrowotnej dla pracowników.